Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro representante del Consejo, hay un tipo de prisioneros en los países fronterizos de la Unión Europea de cuyas condiciones no se habla en el Libro Verde, siendo su situación lamentable son los demandantes de asilo y refugio.

Quizá no todos se ajustan a lo que la Convención de Ginebra exige, porque no son individualmente perseguidos, pero huyen de las guerras y llenan nuestros campos de detención en Grecia, en Italia, en Malta y en otros lugares del Mediterráneo. La razón está en la lentitud en la resolución de su demanda.

Esta es una privación de libertad que tenemos que denunciar porque nos avergüenza como europeos. Que reaccionemos así ante las catástrofes humanitarias es lo más contrario a nuestros valores. Podremos conocer las cifras y el tiempo de detención, pero ¿de qué nos sirve crear un mecanismo de alerta para las catástrofes humanitarias si no hemos resuelto la situación de los refugiados que tenemos en los campos de detención? Señorías, sabemos que estas políticas son gubernamentales, pero existe la dotación para una oficina de asilo que todavía no tiene una labor y un encargo comunitario. Es tiempo ya de que la dotemos suficientemente y de que hagamos una política comunitaria sobre este tema que nos avergüenza.